Spoštovana podpredsednica, spoštovani gospod poslanec, lep pozdrav vsem skupaj. Podobna vprašanja so bila v državnem zboru v preteklosti že večkrat postavljena. Najprej bi se dotaknila tega, kar se tiče zaupanja v institucije. Menim sama, kar sem že tudi v preteklosti izpostavila, da pavšalne navedbe o neizvajanju zakonov, sploh vidnih predstavnikov tudi zakonodajne vejne, veje oblasti, še bolj slabijo zaupanje državljank in državljanov v sodstvo. Najslabše mnenje, kot nam je znano, imajo državljanke in državljani tako ali tako v parlamentu. Žal, žal pa tudi v sodstvu ni dobro. Zanimivo pa je, da tisti, ki se neposredno soočajo s sodstvom - se pravi, ki obravnavajo kakšno njihovo zadevo - imajo boljše mnenje, boljše ocenjujejo delo sodstva kot pa tisti, ki se s tem niso sami osebno srečali. Glede vaših navedb. Najprej bi odgovorila na vprašanje glede individualne odgovornosti. Kazenski zakonik že več let vsebuje določbo o protizakonitem, pristranskem in krivičnem sojenju. Dvesto oseminosemdeseti člen predpisuje, da se sodnik, ki pri vodenju sodnega postopka ali izrekanju sodne odločbe zavestno krši zakon ali izkrivlja pravo, da bi stranki v postopku škodoval ali ji neupravičeno dal prednost, se kaznuje z zaporom do treh let. Enako se kaznuje tudi sodnik, s tem namenom opre sodno odločbo na dejstva, za katera ve, da ne obstojijo ali se krivo podtikajo z lažmi in nedovoljenimi dokazi. Spomnila bi vas mogoče tudi na to, da je lansko leto - se pravi, slabo leto nazaj - začel veljati novi zakon v sodnem svetu. Sodni svet tako varuje samostojnost in neodvisnost sodne veje oblasti, dobil pa je tudi pomembno vlogo, da skrbi za zagotavljanje kakovosti dela sodišč in sodnikov in javnega ugleda sodstva. Naj glede tega nanizam nekatere pristojnosti sodnega sveta v zvezi z disciplinskimi postopki. Sodni svet tako imenuje disciplinske organe, podaja pobude za uvedbo disciplinskega postopka zoper sodnika, izvršuje pa tudi disciplinske sankcije zoper sodnika, če mu je bila po zakonu, ki ureja sodniško službo, izrečena disciplinska sankcija ustavitve napredovanja, znižanje plače ali pa premestitve na drugo sodišče. Omenila bi tudi pomembno vlogo komisije za etiko integriteto in tudi v letu dva tisoč šestnajst, komentar kodeksa sodniške etike. Načela kodeksa zavezujejo vse sodnike ob opravljanju njihove sodniške službe in izven nje. Omenili ste, da imamo - ali imamo slabe zakone. Prav primer zakona odvzemu premoženja nezakonitega izvora je en izmed takšnim primerov, ko je stroka takrat opozarjala državni zbor na pomanjkljivosti prav v zvezi z določilom, ki ga je ustavno sodišče letos junija razveljavilo. Kaj je lahko, če lahko sploh kaj naredimo, za čas pred uveljavitvijo, še nismo dorekli. Omenili ste sodbe ESČP-ja. Slovenija spoštuje odločitve Evropskega sodišča za človekove pravice. Prejšnji teden ste tu v parlamentu obravnavali tudi spremembe zakonodaje glede izbrisanih in tudi sama bi podala nekaj številk, v obdobju od leta triindevetdeset-dva tisoč sedemnajst je bilo vloženih devet tisoč dvesto osemintrideset pritožb proti Sloveniji. Od tega jih je bilo petindevetdeset cela štiri procente, torej osem tisoč sedemsto šestintrideset nedopustnih. Do konca dva sedemnajst je ESČP izdalo sodbe v tristo triinpetdesetih primerih in ugotovilo kršitve v tristo devetindvajsetih primerih. Ampak naj v zvezi s tem omenim veliko število pritožnikov, na primer v zadevi Ališić, govorimo o starih deviznih vlogah Ljubljanske banke, pa tudi zadevo Kurić, izbrisane, kar sem pravzaprav že omenila. Strinjam se, da je vsaka kršitev nesprejemljiva, v letu dva tisoč osemnajst imamo ugotovljene kršitve v petih primerih: Čeferin, Mirovni inštitut, Benedikt, Vizigirda, Pro Plus, ampak Republika Slovenija spoštuje odločitve ESČP-ja, in kot primer bi še enkrat izpostavila tudi zadevo Kurić, prav zaradi tega, ker je bila prejšnji teden v parlamentu tudi debata v zvezi s tem. Iz tega primera je razvidno, da ta zadeva oziroma povr tovrstne zadeve niso problem samo pravosodja, ampak Republike Slovenije kot celote oziroma večih njenih institucij. Na koncu bi se dotaknila še števila sodnikov in sredstev, namenjenih sodstvu. Sodni zaostanki, ki so se nabirali od preteklosti, od ne dovolj premišljene reorganizacije sodstva v devetdesetih letih, sedaj niso več sistemski problem. Slovensko sodstvo že vrsto let uspeva rešiti več zadev, kot jih prejme v istem obdobju, in na ta način še naprej nadaljuje z zmanjševanjem števila nerešenih zadev. Povedala bi pa samo, da je imelo v letu dva tisoč sedemnajst sodišče v delu nekaj čez milijon dvainpetdeset tisoč zadev. Torej, če nas je slaba dva milijona, to pomeni najmanj dve zadevi pred sodiščem v vsaki družini v Sloveniji. In vaš komentar glede sredstev. Večina sredstev je namenjenih za plače, potrebno pa je povedati, da se je v preteklem obdobju že zmanjševalo število sodnikov in da bomo s tem nadaljevali, da pa moramo primerjati tudi pristojnosti, ko delamo primerjal, primerjavo tudi glede števila sodnikov.